herra forseti ágætu landsmenn fram undan er mikið verk að vinna í hönd fara einar afdrifaríkustu kosningar í áratugi átján ára samfelldum valdatíma sjálfstæðisflokksins er loksins lokið og þjóðin stendur á vissan hátt í krossgötum valið stendur um nýfrjálshyggjuna og græðgina sem hrundi yfir þjóðina síðastliðið haust og hins vegar um framtíð með nýjum gildum og nýrri sýn meðal þessara gilda eru heiðarleiki og ábyrgð við höfum reynt að hafa þessi gildi í stafni þeirrar ríkisstjórnar sem við vinstri græn höfum átt aðild að í rúma tvo mánuði og þannig verður það líka hjá þeirri ríkisstjórn sem við vssntri græn stefnum að því að mynda eftir kosningar stærstu tækifærin í endurreisn atvinnulífs þjóðarinnar og efnahagslífsins liggja ekki hvað síst á landsbyggðinni í auðlindum þjóðarinnar til lands og sjávar við þurfum að tryggja íbúum landsins alls jafnræði óháð búsetu bæta samgöngur og umferðaröryggi jafna flutningskostnað og koma á háhraðatengingum um allt land það er sanngirniskrafa að stuðlað verði að jöfnun orkuverðs og tryggt aðgengi að raforku um allt land tryggja þarf þjóðareign á fiskveiðiauðlindinni við erum staðráðin í að vinda ofan af núverandi fiskveiðistjórnarkerfi tryggja vernd fiskstofnanna og byggðatengja fiskveiðiheimildirnar að hluta við vinstri græn viljum skapa fleiri tækifæri í sjávarbyggðunum til dæmis með því að auka smábátaútgerð fullvinnslu aflans innan lands stuðla að fiskeldi og vistvænum og sjálfbærum veiðum rétt íbúanna í sjávarbyggðunum til nýtingar auðlindanna meðfram ströndum landsins verður að tryggja sömuleiðis nýliðun í sjómannastéttinni blása þarf til sóknar í landbúnaði og matvælaframleiðslu með bættu rekstrarumhverfi markaðsátaki og stuðningi við nýjungar á borð við upprunamerkingar heimaframleiðslu lífræna ræktun efla þarf kornrækt garðyrkju og skógrækt ég hef nefnt innlenda áburðarframleiðslu það er lífsnauðsyn að standa vörð um matvæla og fæðu öryggi þjóðarinnar og tryggja störfin í matvælaiðnaði og því höfnum við hinu illræmda matvælafrumvarpi frá evrópusambandinu

skapa þarf ný störf með mannaflafrekum framkvæmdum í viðhaldi og endurbótum og verkefnum í anda sjálfbærrar þróunar ferðaþjónustan er nú þegar ein stærsta atvinnugrein landsmanna með um hundrað áttatíu milljarða króna veltu á síðastliðnu ári nú er kominn tími til að gera ísland að enn eftirsóttari áfangastað ferðamanna allan ársins hring þar liggja mikil sóknarfæri má ég minna á skipaiðnaðinn úrvinnsluiðnaðinn umhverfistækni og með því að nýta hvers konar svæðisbundnar náttúruauðlindir með sjálfbærum hætti það eru gjörbreyttir tímar við verðum að efla allt sem innlent er góðir landsmenn ég var á ísafirði í gær þar kom til mín maður sem vissulega átti í kröggum en var þó bjartsýnn jón sagði hann við erum reiðubúin til að herða ólina berjast í gegnum erfiða tíma ef við getum gengið þess fullviss að ekki verði aftur snúið til þess ómanneskjulega ástands sem var fyrir hrunið já góðir áheyrendur við eigum okkur bjarta framtíð ef haldið er rétt á málum landið okkar er ríkt af auðlindum náttúrufegurð sögu og menningararfi við vinstri græn bjóðum fram vaska sveit kvenna og karla við kosningarnar í vor fram undan er sameiginleg ferð okkar inn í framtíðina og vorið við leggjum okkur öll undir við leitum ykkar stuðnings áheyrendur góðir við að skapa okkur öllum vinstri